Ai sensi dell'articolo 198 del regolamento, la Conferenza dei presidenti ha ricevuto una richiesta da parte di 283 deputati di istituire una commissione di inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico. Nella riunione di questo pomeriggio la Conferenza dei presidenti ha preso atto che la richiesta era stata validamente presentata da più di un quarto dei membri del Parlamento e ha deciso di presentare in plenaria una proposta di decisione concernente l'istituzione di una commissione di inchiesta, le sue attribuzioni, la sua composizione numerica e la durata del relativo mandato.

L'Aula voterà su tale proposta all'inizio del primo turno di votazione di domani. Gli emendamenti alla proposta della Conferenza dei presidenti concernente la composizione numerica della commissione di inchiesta possono essere presentati entro le ore venti di stasera. L'Aula voterà sulle nomine alla commissione di inchiesta il 19 gennaio